Es, por tanto, una situación que interpela seriamente a la política de desarrollo y de cooperación humanitaria de la Unión Europea.